Pozdravljen, Drago, kofeta ne bova kuhala zdaj, ali? a veš, kaj sem študiral, da se malo zmeniva, kako je bilo tavžent devetsto triinosemdesetega leta, ko smo šli na Pokljuko. Triinosemdeset, ker takrat sem bil zadnjikrat na Triglavu. Iz biroja sem bil samo jaz pa ti. Ne. Ne. Jaz se ga ne spomnim. Spomnim se Ikovica, Germana pa onega iz Slovenj Gradca, umetnika. [ime in priimek] pa tebe pa jaz. Pa te je bil še, meni se zdi, ne, pa ni bil kos . samo, a ni bil pobudnik tega pa [ime in priimek] ? Začetek. Ne vem. Ja, ker jaz se spomnim, da sem pa šel na enem izmed teh pohodov na Kamniško sedlo iz Kamniške Bistrice gor. Najbolj se spomnim tiste steze gorta do sedla. Te sem bil popolnoma brez kondicije. Ampak sem prišel na vrh. Ja, če ne bi pa spodaj ostal. A ni smo šli pol na ono stran dol? Dolta v ... Pa dolta v Logarsko. Ja, ja. Ja, no, in pol smo se zbrali zjutraj, koliko je bila ura, pet? Ali okrog petih, na avtobusni postaji nas je bilo za en avtobus. Jaz se spomnim, ko sem bil prvič na Triglavu, to je bilo petnajstega avgusta tisoč devetsto štiriinšestdeset, sem spal na Kredarici v stari koči. Ko sem šel na drugi pohod, sem spal na Staničevi koči. Ko sem šel pa na tretji pohod, sem spal pa na Planiki. In od tam smo tudi šli na vrh. Ampak to drugi dan, ne prvi dan. Zjutraj. Jaz se bolj spomnim, da smo šli v dolino Krme. V Kovinarsko kočo iz, a to je jeseniška koča gor ali čigava? Kovinarska koča. No, te se spomnim, da smo prišli tam dol, ampak vem, da so Gorenjci , ne, da niso imeli niti enega mrzlega piva. Ja. no, in pol smo mi na Planiki prespali, zvečer je bilo kar pestro, ne. Smo tudi neke nove puloverje imeli, ampak drugo jutro smo šli pa gor na vrh. Najboljše se spomnim ene izpostavljene police, ke je bila tako malo poševna, zraven je bil pa štrik noter v ... Čakaj malo, in tam gor je bilo mene najbolj strah iti. Meni je bilo vseeno, imaš tako strmo, ampak če je pa tako viselo dolta ... Ampak smo prišli srečno na vrh in z vrha dol, pol smo pa na Planiki, s Planike šli pa pol v Krmo dolta. Ampak bilo je krasno. Lepo vreme. Mene? Nobeden, ker se nobeden ni upal, ker takrat, ko smo bili prvič na Triglavu, ali? Ma midva z Anico je bila, Anica je ostala na Kredarici, ker si ni upala gor iti, ker je bilo ... Ponoči petnajstega avgusta je padlo malo snega in je malo zamrznil in je bila zajla glih malo bolj tolsta ko pa navadno. Okoli in okoli je bil led. Ampak mi smo šli po tisti strmini gor, ne, in smo prišli na vrh. Ampak je bilo pa res tako. Ja, v redu govorim ... Slizko, ampak o kakršnih koli derezah malo morgen. Nazaj dol smo se pa bolj, bi rekel, vozili dol tako, ahtati si moral, ko, ke ... Pol ko smo prišli pa v dolino dol, sem se pa nabruškal, najprej sem pa enega zategnil zaradi napora in zaradi zmage, pol sva se pa z Anico odpravila. Iz Kredarice na Planiko, Zasavsko kočo, čez Prehodavce po mulatjeri v Trento. Čez Zadnjico dol. In ... V Zadnjico in potem sva še zvečer, hodila sva takrat, meni se zdi od devetih zjutraj do petih popoldan, da sva zvečer še plesala v hotelu Zlatorog v Trenti. Takrat sva bila še fant in dekle. Plezala sva, plezala, ja, plezala. Ja, interesant. to se ne spomnim, se pa spomnim, da je tisti predvečer vzpona na Triglav eden z vrha Triglava padel dol in da so ga šli gorski reševalci s tovarišem [ime in priimek] , skupaj pobrat, ker je bil menda zelo ... Je imel menda noge že gor v ramah ven potisnjene. Ja, ampak ... Ja, saj, zato pa še zdaj zmeraj, ne, rečem, krasno bi bilo, če bi človek še lahko, ko si malo več ko osemdeset, še lahko tako hodil. Ampak to vsakemu ni dano in žal. Pač grem še na en tak rahel sprehod. Tiho bodi, jaz sem veliko hodil, veliko. Ne rečem, da toliko ko ti, ne, niti polovico tega ne, ampak ko sem bil jaz od dvajsetega do štiriindvajsetega leta fraj, sem jaz ogromno prehodil. Je pa res, da nisem bil pa nikoli na Pohorju, , ker toto so menda hodili samo tisti ko, so bili malo bolani. Takrat sem jaz dobil nagrado zaradi tega, ker sem bil trideset let v železarni. bil sem star pa petinpetdeset let. In smo dobili za ne vem, a j en teden na Rogli smo bili v hotelu, ja. In takrat sem naredil gor ene sedem ali osem slik. Niti ene nimam doma. Vse je šlo, pa ne vem, zakaj. Popolnoma. Večeri so bili pa bolj v moški družbi. Ja, pa ni bil ... To pomeni, da smo pač , če nas je bilo ene sedem skupaj, smo ga pač sedem litrov ruknili. Ja, pa ja. Vsak je dal za eno rundo. Ja. Tak sem bil, ampak dobro. Ja, moje slikarske kolonije so se začele pa leta oseminsedemdeset tisoč devetsto oseminsedemdeset v prejšnjem mileniumu in so trajale, ta prva je trajala kar ene deset dni. Bili smo v Slovenskih goricah, se pravi, če si v Slovenskih goricah, lahko dobro slikaš, dobro ješ in še bolj dobro piješ. In mi smo, tako tako nas je bilo ene osem ali deset. Še pokojni [ime in priimek] je bil zraven, ne [ime in priimek] ... Ne moreš se spomniti priimka, Ferdo je bil, v glavnem, njegov sin je bil aranžer v trgovskem domu. Ja, ne. No, med drugimi je bil tudi v tej koloniji od zdravnika gorske reševalne službe, gospoda Tomazina, sin oče. Oče. On je bil tak zabavljač, da je bilo nekaj neverjetnega, ampak ko sva se midva enkrat tako zvečer pravhala o družbi eno pa drugo, je rekel: "Štefan, prosim te, nehaj, jaz bom umrl." Sem rekel: "Tone, zakaj pa?" Je rekel: "Od smeha, ne vidiš, da mi že proti ušesom se cepi usta." Sem rekel: "Daj ga srati, no, ka ne boš kar umrl. Poglej eno mlado punco, poglej." "Štefan, a veš, da sem že zelo star." Ja. Bili smo res, krasna klapa smo bili. Bil je še en [ime in priimek] , kemik iz Ljubljane. Pol je pa ena [ime in priimek] iz Ptujske Gore. potem je bil eden Lončarič, [ime in priimek], iz Cerkvenjaka, fotograf. Pa še ene par drugih je bilo. Prav fajn smo se imeli. vseh. Ta druga slikarska kolonija ja bila naslednje leto zopet v Lenartu. Tam sem bil spet prisoten. Ta tretja slikarska kolonija je bila tudi v Lenartu. Četrta slikarska kolonija je bila pa že v Dravogradu. To je pa [ime in priimek] organizirali in je bilo zelo na nivoju. Takrat je bil v prvi slikarski koloniji, je bil tudi en [ime in priimek] iz Breznice pri Radovljici ali pri Jesenicah. pa bil je pokojni, naivec iz Mute. Ja, ja, ja. Fajn ded je bil, fajn. pa še ene par nas je bilo v koloniji. Bilo je tudi nekaj tovarišic. V glavnem, živeli smo na, na, na, na Planinskem domu Košenjak, gori smo imeli odprt šank, kuhali so za nas posebni kuharji. In smo se pravi krasno imeli, naslikali smo pa kar precej slik. Vem, da smo šli v drugi koloniji, sem bil spet povabljen v, na, v Dravograd in smo bili spet gor na Košenjaku. In vem, da smo imeli, da smo bili na, a je Breznica tam gor? Sveti Vid. Ojstrica je vunta naprej še proti ... Proti Muti, ja. No, tam je ena kmetija Šlebnik, se mi zdi, ali. Tam smo bili, smo bili povabljeni na eno kosilo, jako dobro. No, tam smo ... Vse po mojem okusu. Ne, predjed je bila ... Ne, ne tako daleč mi pa spomin ne seže. Najbolj se spomnim mrzle fižole pa dobrega svinjskega mesa. Povojenega. No, tam smo bili, no, pol se je pa začela odpirati že druga fronta. Koroška bolj. In smo bili dvakrat zadaj za Uršljo goro na Pogorelcu v koloniji. Tam je bil pa organizator akademski slikar [ime in priimek] . Oče njen. Ne od profesorja, ne, od one, ki je strokovna direktorica bolnice bila. Strokovna direktorica bolnice je bila Makuc Jana. Ke je odstopila zdaj, ko je ... No, in pol enkrat smo imeli pa kolonijo gori v Topli, v bivši stražarnici v karavli. Ja. Tam je pa ... Od Končnika mičkeno gor, tja ene dvesto metrov. Krasno je bilo tam gori. Stane je rekel: "Štefan, ..." Nekam dobro sva se zastopila, saj se še zmeraj zastopiva. Je rekel: "Ti, a misliš, da bo dež? Imam štiri gajbe pira, sto litrov imam belega vina pa sto petdeset litrov rdečega." Sem rekel: "A šnopsa pa nimaš?" Je rekel: "Imam tudi ene šest litrov." Je rekel: "A misliš, da bo dosti?" Sem rekel: "Stane, pa ja ne nismo živadi." Ampak proti koncu je pa menda že kar tako na suho vse šlo. Kako se je pisal? Ne Brodnik. Ja. Še enkrat povej, kako se je pisal. Bodnar, ja. Ti si pa rekel Brodnik. Bodnar je bil, ja. No, tu zraven je bil pa gor v Topli pa tudi moj prijatelj pokojni že iz Slovenj Gradca, Kralj ... Kako mu je že bilo ime, ne vem. Bil je en ravnatelj ene osnovne šole, ampak dober slikar. In ta gospod Kralj se ga je enkrat seveda zvečer napil šnopsa in potem je šel spat. Čez eno uro je prišel pa dol po štengah, je rekel: "Čuj, jaz bom umrl, umrl bom." Sem rekel: "Kaj pa ti je?" Je rekel: "Vse me žge." Sem rekel: "Počakaj malo." Takoj sem poklical doktor Celcerja, ker je bil v isti klapi, in Celcer ga je rešil. Če ga on ne bi spravil k sebi, bi ded umrl. Obup je bil te. Potem bi pa imeli mi kraval gor . Ne vem, določeni tipi so pač mislili, da lahko vse, kar vidijo, požrejo. Mi, starejši, smo bili pa bolj že uigrani v teh stvareh in smo točno vedeli, do tam, po pa nič več. No, pol smo bili pa še enkrat, kje smo bili ... Na Poljani sem bil tudi večkrat. Tam je pa organiziral Prevalška kulturna skupnost pa [ime in priimek] . Luigi. Tam je bilo tudi fajn. ja. ko si tu zraven, se pač spoznaš z velikimi, z veliko ljudmi, ki slikajo. nekateri so opasni slikarji, eni se pa trudijo, da bi bili. Jaz se tudi bolj trudim, ampak dobro. Takrat smo se pa veliko pogovarjali o ustavnih spremembah in o teh stvareh. rekel bi, da so bila ta srečanja nekaj izjemnega, spoznal sem takrat tudi na Pokljuki eno gospo Kitajko [ime in priimek] . Prelepa ženska. Poročena je bila z doktor ... Doktor kitajščine je bil, ampak Slovenec. Doktor [ime in priimek]. Z s faksa dol. On je zvečer sedel zraven nas, mi smo pijačo pač kupili v trgovini, ker v hotelu je niso imeli oziroma v vojašnici ni bilo pijače, na Pokljuki. "Fantje, dajmo ga še malo, fantje, še malo ga dajmo." Ampak nikoli ni prinesel kake pijače, pil je pa tako ko bomba. In najbolj interesantno je bilo zjutraj, ko smo prišli na zajtrk, on je sedel sam pri mizi, žena čisto v drugem kotu sedela z dvema otrokoma, mi smo pa veselo opazovali, kako je bilo. Slikanja tudi opazovalci. Ja. Bi rekel, da človek, če pa v letih od ne ja, štirideset naprej. Nisi še živahen naprej, pol je pa s tabo nekaj narobe. Vse sem ti povedal. Je pa res, da sem na vsaki iz vsake kolonije prinesel Anici eno sliko. In kolikor slik je tu gor, vsaka je od Anice. Vest me nikoli ni pekla zaradi tega, ker je bila moja vest čista. Srce je dobro, junaško, misel spokojna in mirna. Še eno bom povedal. enkrat smo šli na enodnevno kolonijo s pokojnim [ime in priimek] . Šli smo gorta k Jaznikarju na Strojno. In jaz sem pač imel to srečo, da sem Franceljna vozil, pridem po njega na Janeče. "Franc, a si parajt?" "Jo, kar greva." V tem se oglasi njegova žena Magdica: "Franci, kdaj pa pridete nazaj?" "Jah, ko bomo prišli." "Franci, a veš, kdaj pa boste prišli nazaj, dopoldne, popoldne ali zvečer?" Je rekel Franc: "Marija devica, a ne vidiš, da še šel nisem. Ti bi pa že rada vedela, kdaj bom prišel." No, potem smo se pa odpeljali proti Jaznikarju v Strojno. Pridemo gorta ta prvo gre noter k materi. Pravi: "Mati, a bi vi skuhali nekaj za nas?" Nas je bilo ene osem. Je rekel: "Saj bomo plačali." Jaz sem mislil, zdaj bo pa naročil en tako pravo žino, pečenko, zos pa tako naprej, ali. Je rekel: "Mati, a veste, repno župo bi skuhali pa kipnjenke zravno. Meni se jih tako lušta. Ja, in smo dobili za žino kipnjenke pa repično župo. Pa še dobro je bilo. Ja. Ja. Ampak veš, kako je, vse je treba prinesti, ali. Ja, mošta pa niso imeli te. ... Ja, to ti še pa nisem povedal, ali? Ko sem bil gor na Vrheh. Sem bil pri eni pavrniji, pridem gorta, so imeli eno staro kaščo, živela sta gor sin pa mati. Sin je delal v fabriki, je špene basal. Ne Karel mu je bilo ime, ali kako se je pa pisal, pa ne vem. In pridem jaz gorta, baram tistega Karla, matere ni bilo nekje, ne vem, kje je bila, pravim: "Čuješ, a bi lahko jaz toto vašo kaščo naslikal?" Je rekel: "Veš, da. Kar dol se usedi." jaz sem imel vse zravno, tablo, stol svinčnike in tako naprej. Se usedem dol, pride vunta z enim kregeljnom mošta. Kregelj je bil tak, ko so imeli včasih zenf noter. Ta večji. Imel take luknjice ob strani. Ampak nisem vedel, a je tisti kregelj še od zenfa tako rjav ali od mošta. Je rekel: "A ga boš?" Sem si mislil, marsikaj sem že spil, ampak šetega bom ga spil, če ne bom pa, kaj bo si ded mislil. Obrnem tisti mošt, ko je bil take pepelnato sive farbe. Še nisem v redu spil tistega mošta, mi je prinesel v enem piskru litrskem že drugega. Je rekel: "Še šetega spij, da ne boš žejen, ke boš delal." Kakor je ded izginil, sem jaz samo štrcnil tisti mošt, skico hitro naredil pa je rekel: "Poslušaj, jaz sem ti pa mislil malico dati, zdaj." Sem rekel: "A veš kaj, se mi grozno mudi, pri Dularju me čakajo eni". "A tako?" Sem rekel: "Boglonaj za mošt." "A je bil dober?" Sem rekel: "Tako dobrega že dolgo nisem pil." Ke je imel take ušete. To, to pa ne vem. Ja. Ja, onadva sta bila pa ta glavna sta bila pa, ... Jaki pa Folti. Pavla. Z blokov tam. Finferhausu. Ja, menda so jih zrihtali zdaj, ne vem. Pa veš, kdo je stanoval tam noter? Hribernikov, kako mu je že ime? Hribernik, ko je bil strojni inženir. Pa ni Stanko bil, ne moreš se spomniti. Ta stara osnovna šola. Kdo je bil tam hišnik? Puferje. Ja. Se ga spomnim, saj se še vidimo. "Kako si kaj? "Ja, v redu." Ja, ne vem. Jaz samo vem, ko smo bili enkrat na sindikalnem, občnem zboru v kavarni. smo pač tako malo gledali okoli eno pa drugo pa tretje, no, pol smo pa le videli, da je, pa je Joža šel, gospod direktor, šel z eno tovarišico nekam za eno uro. Po ko je prišel nazaj, je bil tako kot zažeta cota, ona je bila pa taka, tako ke da bi jo na pol pretrgal. Ja, ja. Ja, ja. Pa veš, katera, točno katera je bila, ali? Ja. Je pa ... Smo , da je bil Jožek. Pa ni bil samo Jožek. Je bil še pa oni, ko je tako lepo pel, s Prevalj. Žlahtnik. Od sestre, od Nadine. Od Nadinega, od Nadine sestre mož. Kovač, ja. Marjan. Ja, ene petnajst let. Visoki. Najslabše vino je bilo, Veseli Martin. Ja, ja. Ja. A je bil oženjen on? Hladnega? A res? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ker oni foter koče je pa zelo hitro umrl, ali. Ja, ja, ja. A tako? midva sva se zmenila.